Dat betekent wat mij betreft onder andere dat we ervoor moeten zorgen dat er voldoende goede, veilige parkeervoorzieningen zijn, maar ook dat we alles op alles zetten om een strijd rondom wie er het minst verdient een race naar de bodem om die strijd te voorkomen. Want bij een eerlijke arbeid hoort een gelijk loon voor hetzelfde werk. De manier waarop we de eerlijkheid voor chauffeurs kunnen waarborgen, is met name door een goede handhaving. Helaas is het zo dat handhaving er in de praktijk, maar ook in de wetgeving, nog bekaaid van afkomt.

We moeten meer grensoverschrijdende controles houden en hebben zeker ook een handhaving nodig waarin niet wordt gediscrimineerd.